Je voudrais dire, au nom de la haute représentante vice présidente de la Commission européenne, Catherine Asthon, que nous sommes également profondément préoccupés par ces deux condamnations.

Kavalyou ont été condamnés à mort par la Cour suprême de Biélorussie le 30 novembre dernier, pour leur implication présumée dans l'attentat du métro de Minsk en mars 2011, qui a causé 15 morts et plus de 200 blessés, ainsi que dans les attentats commis à Vitebsk en 2005 et à Minsk en

2011. L'Union Européenne s'oppose à l'utilisation de la peine capitale dans tous les cas et en toutes circonstances, indépendamment des crimes qui auraient été commis. L'Union Européenne considère que la peine de mort constitue une sanction cruelle et inhumaine. La peine de mort ne dissuade pas le comportement criminel et représente une négation que nous jugeons tous ensemble inacceptable de la dignité et de l'intégrité humaines. Pour cela, nous nous sommes engagés à travailler pour l'abolition mondiale de la peine de mort, comme nous avons décidé au sein de l'Union européenne de l'abolir.

Kanavalau et Kavalyou et de commuer leurs condamnations à mort. Nous appelons aussi la Biélorussie, qui demeure vous l'avez rappelé le seul pays sur le continent européen à appliquer encore la peine capitale, à introduire, comme vous l'avez demandé, un moratoire sur la peine de mort. Ce serait une première étape vers son abolition.